dalle pratiche sleali delle aziende acquirenti e distributrici e porterà un migliore equilibrio in tutta la filiera alimentare. Vorrei segnalare il caso specifico che è successo in Sardegna la regione da cui provengo e vorrei portare tutta la mia solidarietà per la situazione.